Ich möchte auch dazu sagen, dass ich mich klar zum Kampf gegen den Klimawandel bekenne. Da muss ich auch erst die Kommission ein wenig kritisieren.

Wir sollten hier ein bisschen stärker Richtung Energiewende arbeiten. Schauen wir uns das größte Industrieland Europas an Deutschland. Deutschland verfügt sich selbst viel strengere Ziele.

55 Ist Deutschland jetzt erfolgreich oder nicht erfolgreich? Es ist sehr erfolgreich!

In eine Schule, wo etwas gefordert wird, oder in eine, wo man nichts tun muss?